Signor Presidente, la necessità di mettere in atto una strategia macroregionale per il mar Adriatico e per il mar Ionio è giustificata da diversi fattori, in particolare per lo sforzo di pesca praticato in queste acque alle quali hanno accesso anche

Affinché l'attività della pesca possa continuare a rimanere una fonte di reddito per gli operatori del settore, è indispensabile avviare e sostenere una pianificazione dello spazio marittimo sia per le attività di pesca sia per quelle correlate. Va quindi incoraggiato un approccio ecosistemico da parte dei paesi non appartenenti all'UE per mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino. Mi auguro infine che la Commissione europea adotti quanto prima possibile un piano d'azione per rispondere alle specificità di questa macroregione e un regolamento per la gestione delle attività di pesca.